Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, le Service européen pour l'action extérieure et la fonction que vous occupez aujourd'hui sont des créations positives du traité de Lisbonne, malgré les imperfections, malgré les ajustements nécessaires, malgré nos fréquentes critiques.

Il est donc positif de voir cette évolution et ce n'est pas en trois ans que l'on peut créer un corps diplomatique commun, une culture diplomatique commune, mais les progrès sont là et ils sont indéniables. Pour autant, tout en souscrivant à toutes les recommandations qui ont été portées par nos excellents rapporteurs, Gualtieri et Brok, je voudrais insister plus particulièrement sur les missions civiles et militaires de l'Union européenne. J'ai rencontré dans mes capacités tous les chefs de mission, j'ai visité toutes les missions. Le même constat revient, trop souvent malheureusement une planification souvent trop lourde et parfois défaillante, une coordination insuffisante, une flexibilité quasi inexistante. Nous devons améliorer impérativement ceci. Il en va de notre crédibilité sur les théâtres extérieurs et de notre visibilité.

Il faut que les circuits de la Commission, la mécanique de la Commission et les financements de la Commission soient beaucoup plus efficacement utilisés au service de nos missions extérieures.